Domnule președinte, sunt ferm convinsă că nu suntem nici pe departe în situația în care libertatea de gândire sau de exprimare ar putea fi într un fel limitată. Adevărul și corectitudinea afirmațiilor nu se pot îngrădi, așa cum orice lege este continuu în procesul de îmbunătățire. Este absolut necesar ca orice prevederi care ar aduce grave agresiuni la adresa libertății presei și a libertății de exprimare, în general, să nu se regăsească în legislație. Premierul Victor Ponta a anunțat în mod public că libertatea de exprimare și libertatea presei nu va fi în niciun fel îngrădită și că normele europene pe acest subiect vor fi respectate în România. Presa din România, mereu activă și devenită de multă vreme un barometru al schimbărilor democratice, precum și orice altă entitate care dorește să fie un vector de opinie din țara noastră, nu are niciun motiv de îngrijorare, atâta vreme cât normele deontologice jurnalistice sunt respectate și orice afirmație, indiferent cât ar fi de ofensatoare, poate fi probată cu dovezi concrete și legale.